Señor Presidente, desde que estoy en el Parlamento Europeo vengo llevando a cabo una pequeña cruzada contra el ruido que las motos producen con el llamado escape libre. Y ello porque se trata de unas molestias perfectamente gratuitas que no están destinadas más que a crear el desasosiego entre la población que las padece.